klukkan þrjú í dag fer fram umræða utan dagskrár um afskriftir banka og fjármálastofnana á skuldum heimilanna málshefjandi er háttvirtur þingmaður sigmundur davíð gunnlaugsson velferðarráðherra guðbjartur hannesson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund